Les États Unis ont rétabli des sanctions à la fois unilatérales et extraterritoriales, l'Iran a dépassé la limite qui lui était fixée en matière d'enrichissement et de stockage d'uranium, le golfe Arabo Persique connaît une phase de tensions préoccupante. Il y a urgence la non prolifération est affaiblie, les risques d'un conflit dans le Golfe sont accrus et les intérêts de nos citoyens comme de nos entreprises sont menacés. Face à cette urgence, quelles mesures concrètes proposez vous afin de contribuer à enclencher une désescalade? Quelles sont vos propositions pour rendre INSTEX pleinement opérationnel en incitant d'autres États membres à le rejoindre?